hæstvirtur forseti ég beini fyrirspurn til hæstvirts samgönguráðherra um veggjöld spyr í fyrsta lagi fyrstu hvað líður stefnumörkun um gjaldtöku vegna samgöngumannvirkja það er veggjöld sem ráðherra hefur ítrekað boðað að sé í vændum ráðherra boðaði fyrir tveimur árum að niðurstöður stefnumörkunar um gjaldtöku vegna samgöngumannvirkja mundu liggja fyrir á síðastliðnu hausti það er fyrir ári

það er ekki lítil ástæða til að spyrja núna vegna þess að í greinargerð með lagafrumvarpi ríkisstjórnarinnar um það hvernig skuli verja söluandvirði símans er tekið fram að seinni áfangi sundabrautar skuli unninn í einkaframkvæmd þrátt fyrir ítrekaðar tilraunir var engin svör að hafa af hæstvirtum forsætisráðherra við því hvort hugmyndin sé að innheimta veggjöld af þeirri framkvæmd með svipuðum hætti og gert hefur verið af veggöngunum í hvalfirði tvenn áramót eru liðin og þau þriðju eru stutt undan hver er þessi stefna sem var mótuð af hverju hefur hæstvirtur ráðherra ekki gert samgöngunefnd alþingis grein fyrir hugmyndunum eins og hann lofaði á sínum tíma munu tillögurnar tryggja að eitt verði látið yfir alla ganga hvað varðar veggjöld eins og ráðherrann hefur sagt að ætti að felast í þeirri stefnumörkun svo spyr ég eins og venjulega hvert haust annar hvenær kemur til framkvæmda boðuð statt heldur framsókn því í gíslingu eða var aldrei innstæða fyrir loforðum hæstvirtur ráðherra um að lækka virðisaukaskattinn í hvalfjarðargöngum ég tel fulla ástæðu til að spyrja þangað til svörin fást þau hafa ekki komið fram enn þá og ég tel líka að það sé mikil ástæða til þess að ganga eftir þeirri stefnumörkun sem hæstvirtur ráðherra hefur lofað hvað varðar gjaldtöku af samgöngumannvirkjum við höfum búið við það að í tuttugu ár séu menn að borga af skatti í hvalfjarðargöngin og borga þau göng að fullu og að hugmyndir eru uppi um það að skattlöndin haldi áfram að vera fyrir vestan og norðan til að komast inn í höfuðborgina en það séu ekki innheimt gjöld ef menn koma að austan eða sunnan